virðulegi forseti ég ætla að segja nei við þessari tillögu það er ekkert flókið fyrir mig en ég vil þó bara ég veit ekki hvort þetta er einhver misskilningur en ég held að það væri samt áhugavert fyrir háttvirta þingmenn samfylkingarinnar að kanna það af hverju þeir mæltu svo harkalega gegn tillögu háttvirts þingmanns vigdísar hauksdóttur þegar hún var lögð fram ég held að einnig vegna þess að ég var í útvarpsþætti með varaformanni samfylkingarinnar sem fór rækilega yfir það af hverju það væri mjög óskynsamlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsókn því það mundi gera mönnum svo erfitt fyrir í samningaviðræðunum þetta var bara í fyrradag en ég hvet bara háttvirta þingmenn samfylkingarinnar til að kynna sér þeirra eigin orð